Nestává se v této místnosti velmi často, že politické skupiny se opravdu shodnou jednotně na tomto poměrně závažném a poměrně důležitém textu. Já si myslím, že je důležité hledat jednotu. Je důležité najít důslednost vůči režimu v Jižním Súdánu.

My právě proto chceme vyzvat všechny vlády EU a především ty vlády států, které tam v minulosti měly své zájmy, aby skutečně začaly s touto situací něco dělat. Není možné, abychom jen přihlíželi humanitární katastrofě a utrpení řadě lidí. Je naprosto skandální, že vlastně nemůžeme zaručit bezpečnost humanitárních pracovníků. Řada humanitárních pracovníků v minulých měsících byla zabita nebo byla unesena. Je proto znovu potřeba vyzvat členské státy i další státy demokratického společenství, aby se zasadily o to, abychom v Súdánu znovu nastolili pořádek a právo. Aby se zde respektovaly alespoň některé prvky Mezinárodní úmluvy OSN o lidských právech. Jinak ty generace, které ponesou následky, budou mít hrůzný zážitek a bude hrůzný zážitek vědět, že za to můžeme i my.